Sono state già ricordate molte crisi del passato recente e tutti quanti ricordiamo nel 2009 i 14 mila casi di contagio di influenza aviaria nella sola Europa, senza contare le centinaia di migliaia di altri casi in tutto il mondo la nube vulcanica del 2010 nell'estate del 2011 è arrivato come protagonista alla ribalta europea il batterio Escherichia coli che ha creato questa crisi alimentare che non possiamo dimenticare.

prima fra tutte la mancanza di una coerente strategia di comunicazione e di coordinamento.

Mi auguro che davvero abbiamo imparato la lezione e come ha detto poco fa il Commissario possiamo colmare queste lacune segnando con il voto di domani davvero una pietra miliare per la sicurezza di tutti i cittadini europei.